með þessu frumvarpi er lagt til að með skýrum hætti verði lögfestur réttur þeirra kjósenda sem lagaákvæði ná til um að þeir eigi sjálfir rétt á að ákveða hver ákveði þá við atkvæðagreiðslu í kosningum þannig eiga kjósendur sem lagaákvæðin ná til ekki að þurfa að vera bundnir við aðstoð kjörstjóra eða fulltrúar úr kjörstjórn til þess að geta greitt atkvæði í kjörklefa það er engu að síður hin almenna regla sem gengið er út frá að geti fólk ekki greitt atkvæði að þá fái það aðstoð kjörstjórnar til slíks sætti einstaklingarnir sig ekki við það fyrirkomulag þá á þeirra vilji að ráða þeir skulu þá greina kjörstjórn frá því í einrúmi hver eigi að aðstoða þá við atkvæðagreiðsluna geti þeir ekki tjáð sig eða eiga óhægt um vik með það þá geta þeir framvísað uppáskrifuðu vottorði frá lögskipuðum réttindagæslumanni sem kveður á um vilja einstaklingsins í þessu efni ég tel að þetta sé mikil réttindabót mér finnst þetta vera sjálfsagt frumvarp ég hét því í aðdraganda forsetakosninganna í sumar að þetta yrði fyrsta málið sem ég talaði fyrir á alþingi og það stendur ég vonast til þess að málið fái fljóta afgreiðslu í þinginu fljóta umfjöllun þingsins nefnda þingsins og síðan verði atkvæðagreiðsla hið fyrsta svo að þessi lagabreyting nýtist við kosningarnar sem fram fara tuttugasta október ég vil leggja áherslu á að það var haft gott samráð við öryrkjabandalag íslands og blindrafélagið sem höfðu gagnrýnt fyrra fyrirkomulag eða það fyrirkomulag sem verið hefur við lýði og ég hef séð yfirlýsingar formanns öryrkjabandalagsins núna í fjölmiðlum og áður í mín eigin eyru þar sem hann leggur áherslu á að hér sé um mjög mikilvæga réttarbót að ræða ég geri það að tillögu minni að málið fari til háttvirtrar